Grundsätzlich ist es ja begrüßenswert, darauf zu achten, unter welchen politischen und sozialen Bedingungen besagte Konfliktmineralien abgebaut werden.

Es wäre daher auch wünschenswert, bestehende industrielle Programme, die verantwortungsvollen Einkauf im Fokus haben wie zum Beispiel bei uns in Österreich auch entsprechend in der EU anzuerkennen.